Die Weltmeere müssen als Ökosystem erhalten werden. Weltmeere und Globalisierung gehören aber auch zusammen. Seewege sind entscheidend für unseren Wohlstand, denn sie sind die Lebensadern des Welthandels.

Hier kommt es darauf an, dass diese umweltverträglich abgebaut werden.

Dabei kommt auch der Entwicklung der Donau eine ganz wichtige Bedeutung zu.